To byłby absurdalny wniosek. Myślę, że te kraje podejmowały bardzo trudne decyzje w bardzo dramatycznych czasach zamachów w Nowym Jorku, w Londynie, w Madrycie.

Sugestia w tym sprawozdaniu, aby udzielić im wszystkich przywilejów prawnych, jakimi cieszą się nasi podejrzani w procedurze karnej, wydaje się mało poważna.

Jednak dziś więzienie Guantanamo działa nadal, a prezydent Obama nie dalej niż parę miesięcy temu powrócił do stosowania trybunałów wojskowych w osądzaniu osób podejrzanych o działalność terrorystyczną.